Elnök Úr, a migráció továbbra is Európa, az Európai Unió egyik legfontosabb problémája. Éppen ezért nagy örömmel veszem tudomásul, hogy a Tanács nagy jelentőséget, fontosságot tulajdonít az európai menekültügyi ügynökség felállításának és a szükséges anyagi erőforrások biztosításának. Meggyőződésem ugyanis, hogy a közös európai menekültügyi rendszernek, a határvédelmi ügynökség mellett a másik alappillére a menekültügyi ügynökség kell, hogy legyen. Ennek legfőbb feladata a jelentős migrációs nyomásnak kitett országok hivatalainak, intézményeinek a támogatása, valamint a menekültek humánus ellátásának és tájékoztatásának a feladata. Azt gondolom, mindennek az alapja a kölcsönös szolidaritás, és azok a tagállamok, amelyek nem hajlandók szolidaritásban lenni egymás iránt, azokkal bizony szankciókkal kell számolniuk. Azt gondolom, a menekültügyi ügynökség felállításának következő lépcsője a trilógus megkezdése kell, hogy legyen, és én mint a vonatkozó jelentés jelentéstevője biztosítani szeretném a Bizottságot és a Tanácsot is, hogy mi készen vagyunk a konstruktív tárgyalások mielőbbi megkezdésére.